Y es justo lo que en este compromiso evitamos.

Solamente en unas pocas áreas ese ha sido el compromiso con el Consejo hemos conservado y preservado la codecisión. Por lo tanto, hay un avance significativo para que esto funcione de cara al futuro y aún así, señora Comisaria, yo me he comprometido aquí públicamente a que si esto en el futuro no funcionase adecuadamente e impidiese cumplir con nuestras obligaciones, el Parlamento estaría dispuesto a revisar el procedimiento. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo bastante importante y creo que como punto de partida es un avance considerable y esperamos y estamos seguros de que la Comisión sabrá utilizar estos nuevos poderes que le han concedido el Consejo y el Parlamento. Gracias señor Presidente, gracias señora Comisaria, estoy segura de que esto va a funcionar mucho mejor de lo que ha funcionado en el pasado. Desde luego los instrumentos los va a tener usted, señora Comisaria, para que esto sea así.